Señor Presidente, como ya se ha dicho, el Tratado de Lisboa por fin va a entrar en vigor y algunos de los efectos de esta entrada en vigor se van a dejar sentir inmediatamente después de su firma por ejemplo, una parte del trabajo de la Comisión de Presupuestos deberá regirse por nuevas normas a partir de este próximo enero. Y, por eso, las tres instituciones ya estamos trabajando para establecer unas reglas provisionales que rijan nuestros trabajos mientras se debaten y aprueban los nuevos reglamentos previstos en el Tratado. El informe del señor Lamassoure tiene todo nuestro apoyo. No creemos que se pueda añadir nada más a lo que en él se dice. Sólo espero que en el diálogo que se abra entre las tres instituciones prevalezca el sentido común y que nadie trate de inclinar la balanza hacia su lado. Si me permiten, me gustaría hacer un par de reflexiones, porque me da la impresión de que a veces hay un cierto optimismo entre parte de la Comisión de Presupuestos, optimismo que nos ha llevado a aprobar un considerando en el que se afirma que el Tratado de Lisboa simplifica considerablemente el procedimiento presupuestario. Yo acabo de llegar a este Parlamento y es evidente que no tenía experiencia en relación con el presupuesto europeo pero, sinceramente, lo que he podido leer de las nuevas disposiciones presupuestarias no me hace compartir ese optimismo. El procedimiento va a ser complejo y, dependiendo del grado de entendimiento o, más bien, de no entendimiento entre Parlamento y Consejo, el procedimiento va a ser complicado.

Lo que sí podemos conocer pronto es el estado de ánimo del Consejo y, sobre ello, la verdad, tampoco soy demasiado optimista, porque veo un Consejo que trata de acaparar el mayor poder posible y de poder bloquear así cualquier decisión que se aparte de la ortodoxia, es decir, bloquear cualquier decisión que vaya dirigida a gastar un euro más de lo previsto, pase lo que pase. Y si este es el caso, si quiere tener todo el control, creo que el Consejo cometerá un gran error, porque lo que necesita el Consejo es tener un Parlamento fuerte con el que trabajar conjuntamente.